Maar we moeten dus oppassen met die financiële trucjes, met die techniekjes, en daarom vind ik het ook echt belangrijk dat het Europees Parlement maatregelen voorstelt om dat eenvoudiger te maken en vooral ook transparanter te maken. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat ons financieel systeem sterker wordt, stabieler wordt, en we er tegelijk voor kunnen zorgen dat er toch voldoende middelen gepompt worden in onze economie en in het bijzonder ook in onze kmo's.